Monsieur le Président, à l'instant où nous débattons aujourd'hui, le Conseil européen négocie en secret ce que vous appelez de manière trompeuse le plan de relance européen. Mais derrière ce nom grandiloquent, comment osez vous parler de plan de relance quand les fonds devront, au moins en partie, être remboursés rubis sur l'ongle par les peuples européens?

Tant qu'il n'y a pas de ressources propres suffisantes, le débat sur la répartition entre les prêts et les subventions est au moins en partie théorique, car ce sont, in fine, les États européens qui devront rembourser, et donc les peuples européens qui devront en payer la note.

Mais l'aide européenne arrivera après la bataille. En parallèle, le budget européen sera probablement diminué et c'est le danger que l'on entend. Alors, simple tour de passe passe, donner d'une main et reprendre de l'autre. Comment osez vous enfin parler de plan de relance sans qu'aucun débat démocratique n'ait été organisé pour définir sa direction? Qui peut garantir ici, dans cet hémicycle, que le Parlement aura son mot à dire pour s'assurer que les fonds ne soient pas attribués sans contrepartie sociale et écologique? Personne. Qui peut garantir que ce plan évitera la cascade de plans sociaux qui a déjà commencé à travers l'Europe avec des milliers de licenciements dans des entreprises comme Nokia, Airbus, Renault ou Sanofi, dont certaines d'ailleurs, ont profité de la crise pour faire des bénéfices, comme Sanofi. Personne. La seule certitude que nous avons à ce stade, c'est que la Commission en sortira renforcée pour imposer l'austérité aux États membres. Je constate d'ailleurs à ce titre que Madame von der Leyen est de plus en plus claire, en tant que présidente de la Commission européenne, sur le retour par la petite porte du Semestre européen et donc du contrôle budgétaire et de l'austérité imposée aux États membres. Ce plan de relance, vous l'avez compris, porte donc très mal son nom. S'il y a une relance, c'est bien de votre idéologie libérale, pas de l'économie. Il ressemble au final surtout à un vaste plan de communication visant à faire avaler la pilule de nouvelles réformes libérales. Et pourtant, un autre chemin était possible. D'abord, en permettant aux États membres de répondre rapidement à la crise via des prêts directs de la Banque centrale européenne et l'annulation partielle de leur dette. Ensuite, en mettant en place un vaste plan de reconstruction écologique, financé par une taxation des multinationales, des pollueurs et des milliardaires. Voilà ce dont nous avons besoin aujourd'hui d'un plan et d'une mise en œuvre, pas d'un slogan, ni d'une opération de communication ou d'une mise en scène comme c'est le cas à l'heure actuelle, avec le fameux couple franco allemand. Alors agissez, agissez avant qu'il ne soit trop tard pour les peuples comme pour la planète!